Monsieur le Président, lors des négociations sur les accords OPANO, le chef de la délégation de l'Union européenne s'était engagé à rétrocéder aux pêcheurs de Saint Pierre et Miquelon le quota français